Señor presidente, como se ha dicho, estamos ante un problema de salud pública gravísimo, con alrededor de medio millón de muertes en la Unión Europea. Y la lucha por la calidad del aire, no es que sea patrimonio de alguien es patrimonio, en cualquier caso, de las leyes europeas que hay que cumplir. Y, señor comisario, tenemos un problema con el cumplimiento de esas leyes que viene de los años ochenta trece procesos de infracción por exceso de emisiones de dióxido de nitrógeno en algunos Estados miembros dieciséis, por la emisión de partículas finas. Tenemos un auténtico problema y las ciudades han estado solas combatiendo este problema. Se han desarrollado hasta 231 zonas de bajas emisiones en la Unión Europea, mientras en muchos Estados miembros —como, por ejemplo, en España, donde Madrid y Barcelona han estado a la vanguardia de esa lucha-teníamos una mala fiscalidad del diésel, el Estado no invertía en transporte público, no teníamos un etiquetaje adecuado de las autoridades de tráfico...

ciudades han estado solas haciendo eso. ¿Yo, qué le pido a la Comisión Europea? Le pido básicamente que apoye a las autoridades locales cuando son valientes en esta lucha.